Keď ide o garančný fond, tak jeho účelom je pôsobiť ako záruka rozpočtu pre tretie krajiny, aby sme predišli platobnej neschopnosti. Súhlasím s tým, aby mala garančný fond vo svojej správe Komisia. Mám dôveru v jej personálne kapacity a odbornosť zamestnancov. Zároveň sa týmto presunom z Európskej investičnej banky ušetria poplatky, ktoré by jej inak boli vyplácané. Na druhej strane zastávam názor, že musí byť Komisia otvorená kontrole Európskemu parlamentu a Dvoru audítorov. Verím, že Komisia bude garančný fond spravovať na základe princípov dobrého hospodára.